Aminek nem örülök, az az, hogy a nők többsége, legalábbis az én hazámban, Magyarországon, nem ismeri a jogait és nem tudja őket érvényesíteni.

Speciálisan képzett jogászokra, ingyenes jogsegélyszolgálatra, felvilágosító, a hétköznapok női jogi problémáira választ adó internetes honlapra. Milyen kérdésekről van itt szó? Hónapok óta nem kapok tartásdíjat. Mit csináljak, hova forduljak? Bántalmaz a férjem, üt, ver. Kihívom a rendőrséget, azt mondják, hogy magánügy, nem avatkozhatunk bele. Igazuk van, vagy mégis honnan kapok segítséget? Három gyerekem van, huszadik helyre megyek állásinterjúra, mindenhonnan mondvacsinált okokkal visszautasítanak.

Ahogy rájöttek a munkahelyemen, hogy várandós vagyok, eltávolítottak. Tudok e valahova fordulni? Ilyen és hasonló kérdésekben kellene